Bei der Ausgestaltung dieses Instruments haben wir enorme Verantwortung zu tragen. Denn die Hoffnung, die von Bürgerinnen und Bürgern, die europäisch denken und europäische Anliegen auf europäischer Ebene forcieren und durchsetzen wollen, sind auf uns gerichtet. Wir müssen um jeden Preis jene Fehler vermeiden, die sich derzeit abzeichnen, wo es um Petitionen geht.

Wenn wir die Hürden zu hoch setzen, frustrieren wir ein großes Potential für Europa. Denken Sie daran.

Deswegen ist es besonders wichtig, wie die Kommission mit diesem Anliegen umgehen wird. Das steht für mich im Mittelpunkt.